Ja. hvala za besedo. Zdaj, jaz moram izraziti zadovoljstvo, da se je pri reševanju tega problema, našla, recimo temu nekakšna plebiscitarna večina. Očitno reševanje nekaterih vprašanj ne pozna političnih barv in, to me veseli. Danes imamo na glasovanju še nekaj predlogov zakonov. Škoda, da ni tudi tam prišlo do takšnega usklajevanja. Očitno je ta Zakon o voznikih nekakšna šola, da je treba v bolj zgodnji fazi, da moramo pristopiti, eden do drugega, in da morda včasih pride do tega, da se potem zmenimo o vsebini. Res je, da imamo danes šele prvo branje in da bo morda kakšna rešitev, še dopolnjena ali bolje dorečena v v nadaljevanju, pa vseeno si bo ta zakon, vredno zapomniti po tem, da je bil, da je pač ta želja po teh spremembah tlela že dalj časa, in da je na koncu prišlo do tega, da smo se dogovorili v nekem, širšem krogu. Kot sem omenil malo prej, danes imamo še eno glasovanje, bilo bilo je omenjeno, so bili tudi v kontekstu tega zakona, ki ga zdajle obravnavamo, torej Zakona o voznikih, tudi drugi zakoni, o birokraciji smo se pogovarjali pa o prejšnjih zakonih, o mopedih in podobno. Veste, če bi se večkrat poslušali, sem prepričan, da bi tudi o teh nekaterih drugih zakonih, našli skupni jezik, pa morda ne bi pri tem, zakonu opredeljevali, kateri so pomembnejši ali ne, tudi o teh današnjih zakonih, torej Zakon o voznikih, pa Zakon o praznikih, pa morda Zakon o dohodnini, imamo različna mnenja, kateri so v tem trenutku najbolj pomembni. Ampak, če najdemo, neki skupni jezik, potem, se tudi manjši problemi tisti, ki jih je nujno rešiti. Jaz upam, da se bo takšna konstruktivna debata odvila tudi v nadaljevanju obravnave tega zakona. Prepričan sem, da obstaja ta podpora tudi širše med gasilci. Ne nazadnje je nekaj kolegov, članov prostovoljnih gasilskih društev, verjamem, da so prisluhnili tudi preostalim svojim kolegom, in prepričan sem, da bo ta zakon takšen, kot je, njegov sprejem mogoče popotnica za sodelovanje tudi na drugih področjih. Hvala lepa.